Chaque fois qu'il y a une catastrophe, on se retrouve ici, dans cet hémicycle, et commence le chœur des pleureuses où l'on dit, bien évidemment, que c'est dramatique ce qui vient d'arriver, que nous nous inclinons devant les victimes.

Notre rôle, c'est peut être, comme le disait notre collègue à l'instant, d'envisager la suite, car d'autres catastrophes environnementales vont venir.

Nous savons que le climat est de plus en plus dérangé. Les tempêtes du siècle arrivent maintenant chaque décennie et bientôt chaque année. Quand ce n'est pas une tempête, c'est une inondation, quand ce n'est pas une inondation, ce sont des feux de forêt dramatiques. Face à cela, que fait l'Europe? Je sais très bien que le Conseil ne voit pas plus loin que son nombril national. La juxtaposition de vingt sept nombrils ne fait pas encore un grand projet continental. Nous en souffrons malheureusement à chaque drame. On nous dit appel à la solidarité, mais sur la base de quels fonds? Je me rappelle, à la commission des budgets, quand on discutait des fonds, justement pour le climat, on parlait de quelques dizaines de millions d'euros.

Combien faudra t il payer d'ardoises au niveau des assurances pour qu'on se rende compte que protéger l'environnement et le climat, ce n'est pas une charge, c'est un investissement sur l'avenir. On nous reparle, encore aujourd'hui, des besoins de mobiliser les forces vives européennes quand il y a un drame.

Vraiment, je vous assure, chers collègues, j'étais chez moi à Toulouse quand la tempête est passée. Je sais ce qu'est maintenant un drame majeur au niveau environnemental.

Donc, je sais maintenant ce qu'ont souffert ces populations, des gens qui ont vu, en une nuit, le travail d'une vie complètement détruit. Mais, tant que nous, ici, dans ce Parlement, vous, Madame la Commissaire, à la Commission, et les absents de ces bancs désespérément vides du Conseil ce soir, tant que tous nous n'aurons pas compris qu'il faut se doter de vrais moyens budgétaires pour lutter contre les catastrophes, et ne pas se contenter de discours creux, tant qu'on ne mettra pas en œuvre une solidarité européenne à travers la mise en place concrète d'une force d'intervention civique, rapide et de taille continentale, nous continuerons ici, drame après drame,